W 2009 roku kandydaci na posłów z listy partii Ataka podpisali zobowiązania, które później zostały wykorzystane jako gwarancje na kredyty. 17 z tych osób zostało posłami.

Każdy z nich stał się gwarantem kredytu na 150 tys.

Kierownictwo partii i przewodniczący zapewnili ich, iż podpisują deklarację lub umowy lojalnościowe. Wolen Siderow, który jest nadal członkiem parlamentu i utrzymuje obecny szkodliwy rząd, był właśnie tym przewodniczącym. Takie manipulowanie demokracją ma szczególny charakter. Jej przejawem jest pobicie przez tego pana pasażera i policjanta na lotnisku w Warnie oraz konflikt z przedstawicielem zagranicznej ambasady.

Oczekuję, że my coś możemy zrobić, by powstrzymać Bułgarię od przekształcenia się w państwo bezprawia, bezkarności i handlu wpływami politycznymi.